Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministrski zbor, spoštovane poslanke in poslanci! Evropska kohezijska sredstva so tema, ki ni stalnica na dnevnem redu plenarnih zasedanj državnega zbora. Dejstvo, da se o evropskih sredstvih za razvoj ter financiranje strateških projektov v tej dvorani pogovarjamo že drugič v dobrem mesecu dni, pa je odmik od te prakse. Na eni strani gre za dobrodošlo spremembo, ker so sredstva, ki jih črpamo iz evropskega proračuna, pomemben vir pri, financiranja projektov, ki pomagajo ustvarjati pogoje za boljše življenje ljudi v lokalnih skupnostih ter k hitrejšemu in enakomernejšemu razvoju celotne države. Gre torej za temo, ki mora biti visoko na seznamu naših prioritet. Ne moremo pa biti zadovoljni, da tej temi posvečamo večjo pozornost zaradi težav pri povračilih v slovenski proračun za že odobrene projekte in na splošno počasnega črpanja evropskih sredstev ter zaradi odstopa ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Pred kandidatom za novega ministra, doktor Iztokom Puričem je tako zelo zahtevna naloga, s pričakovanji tako politike kot javnosti glede potrebnih sprememb in pospeškov pri črpanju evropskih sredstev. Časa za spoznavanje z novo funkcijo ter stanjem na področju, za katerega je pristojen, pa je v resnici izjemno malo. Na dvanajsti izredni seji državnega zbora, devetega novembra, smo po opravljeni razpravi, v kateri je sodeloval še minister Bandelli, sprejeli predlog priporočila, da vlada v roku tridesetih dni pripravi načrt pospešitve črpanja sredstev evropske kohezijske politike in ga predstavi državnemu zboru. Druga, enako nujna in nič manj zahtevna naloga je zagotoviti, da bodo čakajoči z, to je do konca leta, ki se hitro izteka, posredovani Evropski komisiji. Socialni demokrati upamo in si v dobro države, lokalnih skupnosti, vseh, ki delajo na projektih, ter državljank in državljanov, ki morajo imeti koristi od njih, da bi lahko govorili o uspešnem črpanju evropskih sredstev, iskreno želimo, da bi kandidatu za ministra pri tem uspelo. Doktor Purič je tekom svoje predstavitve pred odborom za gospodarstvo in odborom za zadeve Evropske unije nanizal tudi številne druge prednostne izzive, s katerimi se bo moral soočiti. Ti izzivi se nanašajo tako na učinkovitejše delo Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kakor tudi koordinacijo delovanja drugih resorjev in ostalih deležnikov izvajanja kohezijske politike. Poleg obstoječe finančne perspektive pa izziv že sedaj predstavlja prihodnja perspektiva za obdobje po letu dva tisoč dvajset. Neizogibno dejstvo je, da se bo spremenila tako višina kot struktura sredstev, ki bodo na voljo Sloveniji. Evropska komisija tudi predlaga, da bi čas, v katerem bi države lahko dostopale do še neporabljenega dela v danem letu odobrenih sredstev, skrajšal z naslednjih treh na naslednji dve leti. Te spremembe bodo terjale še več skrbnega načrtovanja projektov, povezovanje deležnikov ter ne nazadnje ustrezno tehnično podporo, ki se je pa že sedaj izkazala za nepričakovano velik problem. Socialni demokrati želimo opozoriti nanje že sedaj, saj ne moremo biti pomirjeni ob dejstvu, da smo sredi preteklega mandata večkrat opozarjali na težave pri izvajanju kohezijske politike, pa se je kljub drugačnim zagotovilom izkazalo, da so te v resnici še večje, kot je bilo nakazano. Vsi našteti izzivi kažejo, da ne obstajajo izobrazba ali primerljive delovne izkušnje, ki bi oblikovali idealno kandidatko ali kandidata za ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Socialni demokrati menimo, da je bolj pomembno, da Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko čim prej dobi operativno vodstvo. V širšem smislu pa mora vlada poskrbeti za jasno vizijo nadaljnjega razvoja naše države ter poskrbeti za njeno učinkovito izvajanje z uporabo vseh možnih sredstev in instrumentov, ki so nam razpolago iz naslova našega članstva v Evropski uniji. V poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog za imenovanje doktor Iztoka Puriča za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, iz vseh naštetih razlogov soglasno podprli. Hvala.